Industria farmaceutică este un sector cheie pentru Uniunea Europeană atât datorită legăturii directe cu sănătatea fiecăruia dintre noi cât și datorită potențialului economic. Cred că directiva și regulamentul în discuție vor contribui la ameliorarea sistemului de supraveghere a medicamentelor. Va avea loc un schimb de informații între autoritățile naționale și cele europene, care vor fi în contact permanent cu organizații de pacienți și cu reprezentanții industriei farmaceutice.

Pacienții trebuie să fie înștiințați de toate caracteristicile medicamentului pe care îl folosesc și această informație trebuie precizată clar în prospectul medicamentului. Noile medicamente, care au fost autorizate în momentul în care nu se cunosc încă toate efectele adverse și conțin substanțe active noi, trebuie să poată fi ușor identificate de către pacienți. Trebuie să existe o monitorizare regulată și să se elaboreze un raport periodic, cel puțin la cinci ani, referitor la securitatea respectivelor medicamente. Efecte adverse dramatice pot fi descoperite chiar și după 30 de ani de la autorizarea unui medicament pe piață. Și nu în ultimul rând, vreau să subliniez interdependența între investiția în cercetarea farmaceutică și în tehnologii medicale inovative și securitatea pacienților și dezvoltarea industriei farmaceutice.